Všeč mi je bil dokumentarni film Stoletje sanj, ki ga je režiral Ven Emeršič, nastal pa je v produkciji Supermarket. Govori o slovenskem izumitelju Petru Florjančiču. všeč mi je bil pa zato, ker res na simpatičen način predstavi njega kot človeka in kot izumitelja. Zgodba torej govori o Petru Florjančiču, ki je slovenski izumitelj. skozi zgodbo se pojavljajo njegovi prijatelji, ki se se srečali z njim in njegovim ustvarjanjem skozi njegova leta. In, govori pa tudi sam o svojih zgodbah in anekdotah, tako da je res simpatičen film. Je pa on, človek, ki je med drugim ustvaril pumpico za, ženske parfume, da niso rabile več nositi, velikih parfumov s sabo, ampak je ustvaril tako, ustvaril tako majhno prenosno zadevo. je tudi doživel kar nekaj let. sto eno natančneje. Je pa zanimiva anekdota, ki jo tudi sam pove, da mu je nekdo prerokoval, da bo živel toliko toliko let, kot je stopnic, od, vznožja vse do vrha Blejskega, otoka. Kot izletniški kraj mi je zelo všeč malo slovensko obmorsko mesto Piran. Predvsem zato, ker se da marsikaj videti, ker, lahko vidiš, lepo infrastrukturo, ki je nastajala verjetno že v srednjem veku. Predvsem pa na sprehajalnih poteh srečaš veliko simpatičnih turistov in domačinov, ob vsem tem pa vohaš tudi slovenski morski zrak. Glavne znamenitosti tega kraja so zagotovo to, da se da lepo sprehajati, ob vodi, in, medtem ko se sprehajaš ob morju, opaziš oziroma zagledaš Tartinijev trg. če pogledaš, gor, malček višje na hrib, vidiš tudi cerkev in, desno gor še višje opaziš tudi obzidje. Če se od Ljubljane do Pirana odpraviš z avtom, je najbolje, da greš na južno obvoznico in, se voziš po primorski avtocesti vse do Kopra. In potem na Kopru zapustiš avtocesto in se pelješ proti Portorožu po regionalni cesti in, ta te kmalu pripelje do table, kjer piše Piran. Všeč mi je poklic radijskega voditelja, predvsem zato, ker lahko svoj inštrument vedno nosiš s seboj. Po drugi strani pa, ker lahko na zabaven in hkrati poučen način, zagovarjaš, predstavljaš svojo kreativno plat. Ljudje, ki se ukvarjajo z radijskim vodenjem, predvsem veliko govorijo, po drugi strani morajo pa opraviti tudi kar nekaj raziskovalnega dela o določeni tematiki. treba je biti pa tudi ažuren o vseh perečih vprašanjih, in pa tudi nekako spremljati vsa področja delovanja ljudi. Jed, ki jo rada sama pripravljam, predvsem pa jo radi jejo vsi okrog mene, je piščančja obara. Všeč mi je zato, ker vedno paše v teh zimskih dnevih, ki te nasiti in hkrati ti da precej energije za boriti se s temi nizkimi temperaturami. To jed se pripravi tako, da najprej na olju popečeš, čebulo, nato daš gor, malo manjše narezane kose piščančjega mesa, tudi kar kosti zraven. In, to se nekaj časa, duši oziroma rahlo peče, tako da postane zlato rumenkaste barve. Nato se da tudi kose zelenjave, kot je, koleraba, zelena, korenje. In, ko se vse skupaj malček popeče, se doda, količino vode, ki pokrije vso to zelenjavo in, meso in se nato kuha. No, in pol nekje dvajsetih minutah dodam še začimbe. Poper, sol, česen v prahu. In glede na to, da potem kar nekaj vode izpari, dodajam vodo po potrebi in, seveda solim in popram še, kakor je pač treba. Kuha se pa nekje približno uro in pol. Knjiga, ki sem si jo zapomnila iz otroštva in mi je še dandanes všeč, je Mavrična ribica. Ne spomnim se, kdo je avtor. Ampak, mi je všeč predvsem zato, ker je poučna tako za otroke, ki jo sicer ne dojemajo tako resno, kot tudi za odrasle, ki v njej najdejo malo globlji pomen. Knjiga oziroma zgodba govori o tem, kako so v morju ribice in, vse so pač različnih vrst, nič posebnega, nato pa se najde ena, ki ima luske bleščečih mavričnih barv. In, ko jo vse ribe občudujejo, postane en kanček prevzetna. In to jo pripelje do tega, da ostane sama v družbi. In edini način, da bi spet zbližala, svoje prijateljske vezi z ostalimi ribami, je to, da podari eno teh svojih, mavričnih lusk vsaki od teh rib. Tako si med sabo postanejo podobne in, spet postanejo prijateljice. Nauk te zgodbe je nekako, da ni vse zlato, kar se sveti. Naravna katastrofa, ki se je pripetila, mislim, da leta dva tisoč enaindvajset v začetku leta, je bil potres v Petrini. Predvsem zaradi tega, ker sem ga tudi sama občutila. No, in, že meni je bilo neprijetno oziroma nelagodno čutiti tisto tresenje hiše, ko pa sem videla posnetke in slike vsega groznega dogajanja v okolici Zagreba in pravzaprav na kar zajetnem delu Hrvaške, me je pa kar streslo. Najbolj uporabno orodje v tem trenutku se mi zdi imbus, ker se mi zdi, da se ga uporablja pri montaži omar, tudi postelj, po drugi strani pa ga lahko uporabljaš, pri popravljanju kolesa. Od vseh letnih časov se mi zdi najbolj lepa pomlad, ker takrat, vse brsti, cveti, diši po svežem in zdravem, pa tudi dovolj toplo je že, da lahko odvržemo zimska oblačila. Slabe plati pomladi, so to, da je vreme precej muhasto, in da ko si že prepričan, da danes bo pa toplo, in se oblečeš tisti temperaturi, ki je trenutno, primerno, ja, se lahko zgodi, da že dve uri kasneje te zebe kot psa. Od vseh hobijev mi je najbolj všeč, kolesarjenje, ker je po drugi strani tudi precej praktično. najprej, odpelje te od točke a do točke b, nadihaš se svežega zraka in, tudi narediš nekaj za svoje zdravje in fizično kondicijo. Slaba plat kolesarjenja je zagotovo to, da te lahko ujame slabo vreme in potem se enostavno moraš, ustaviti in skriti nekam v zavetje. poleg tega pa je tudi šport, ki se ga lahko prakticira predvsem v toplih dnevih. recimo zima in kolesarjenje, poledica, sneg, odpade. Domača žival, ki mi je najbolj pri srcu, je pes, natančneje, beli višavski terier, ker imam sama to pasmo psa. Ta žival je navajena predvsem veliko spanja, crkljanja, božanja in, dolgih sprehodov. Zanjo je potrebno pa enostavno skrbeti tako, da jo trikrat na dan, pelješ ven, da se medtem tudi kdaj z njo igraš s kakšno žogo recimo in seveda da jo dvakrat na dan konkretno nahraniš. jaz jo hranim z briketi in veliko vode mora imeti na zalogi. Hiša se da ogrevati s toplotno črpalko, talnim gretjem, gretjem na plin, gretjem, na termoelektrarno, s peleti, s kaminom, pa tudi IR-paneli. Dragi prijatelj, vabim te na praznovanje svojega tridesetega rojstnega dneva, ki bo dvajsetega januarja ob dvajseti uri v klubu Tristo v Ljubljani. Draga Maja, želim ti vse najboljše ob tvojem petindvajsetem rojstnem dnevu. da boš vesela, zdrava in polna energije, predvsem zato, da zaslužiš veliko denarja.